Gracias, Sophia, por tu trabajo, porque necesitamos una asistencia específica para las víctimas, porque tenemos que saber lo que gastamos en luchar contra el terrorismo, qué impacto tiene ese trabajo en las libertades de todos y cuánto cuesta en términos humanos, sociales, económicos y políticos. Debemos esa transparencia a la ciudadanía si queremos generar confianza y consenso. En mi país el terrorismo ha matado a casi novecientas personas, y ese es un coste injustificable, en vidas, en dolor. Algunos creyeron, además, que mataban en nuestro nombre, y vivimos escoltados mientras nos acusaban de colaborar con ETA. Los prejuicios políticos han impedido que la policía vasca participe en Schengen, y eso ha costado vidas. Hasta cerraron un periódico injustamente, y nuestro Parlamento ha perdido legitimidad porque algunas sentencias facilitaron mayorías absolutas a quienes no las tienen en las urnas. El independentismo y la defensa del derecho de autodeterminación son ideas legítimas lo que es peligroso es ETA, que afortunadamente acaba.

reprimirla obliga a detenerles, pero además hay que fortalecer la democracia con debate, transparencia y más respeto a la ciudadanía.